Chciałbym podkreślić znaczenie promocji praw człowieka, czy polityki rozwojowej. Jednocześnie chcę też podkreślić znaczenie przyjętego rozwiązania pozwalającego na stworzenie w praktyce reprezentatywnej geograficznie służby z mechanizmem korygującym zatrudnienie. Pomoże to wszystkim krajom, w szczególności tym nowym, uznać, że jest to służba tworzona w imieniu nas wszystkich.